það er djúp sannfæring mín að kosning til stjórnlagaþings og sú ákvörðun sem alþingi tók hér á síðasta ári hafi verið eitt það besta sem hefur gerst í íslenskum stjórnmálum í áratugi gleðilegur áfangi sem skipti gríðarlega miklu máli og bara fagnað þá sérstaklega vil ég nefna þá samstöðu og þann samvinnuhug sem einkenndi vinnuna ég biðla sérstaklega til háttvirtra þingmanna hér í þessum sal í þessu gríðarlega mikilvæga máli að haga sínum málflutningi þannig að til friðar horfi við getum verið ósammála um það sem átti sér stað en við verðum öll að vera sammála um það að það er sameiginlegt verkefni okkar að greiða úr stöðunni að finna lausn á þeirri stöðu sem við erum í núna það er einfaldlega sú staða sem upp er komin ég vefengi ekki þessa niðurstöðu hæstaréttar hún liggur fyrir ég hef engar forsendur til að gera það það verður að vera svo að fólk geti treyst niðurstöðum úr kosningum um það erum við öll sammála það sem við þurfum að komast að niðurstöðu um núna er til hvaða ráða tökum við ætlum við að endurtaka kosninguna er það niðurstaðan að það sé nauðsynlegt að gera það að fara í allan ferilinn það mun ekki standa á mér að ráðast í þá vegferð sé það nauðsynlegt í stöðunni og sé það vilji þingsins er það niðurstaða okkar að þeir gallar sem hæstiréttur komst að niðurstöðu um eða fagna að þessari kosningu að þeir höfðu bein áhrif á niðurstöðu kosninganna þá skiptir það líka gríðarlega miklu máli og er meðal þess sem við þurfum að taka sérstaklega á það eru að mínu mati þessir tveir kostir í stöðunni það er að alþingi staðfesti þetta kjör með einum eða öðrum hætti með því að kjósa þá þá einstaklinga sem þarna hafa verið valdir í sérstaka stjórnlaganefnd eða þá að endurtaka alla kosninguna ég held að þetta séu möguleikarnir sem eru fyrir hendi vegna þess að hætta við þessa framkvæmd kemur ekki til greina heyr heyr það kemur ekki til greina að taka stjórnlagaþingið frá þjóðinni það er búið að kjósa til þess það er góður meirihlutavilji fyrir þeim breytingum sem menn vilja ráðast í meðal þjóðarinnar það verður ekki af þjóðinni tekið það lá alltaf fyrir að þetta verkefni væri langhlaup við gerðum okkur grein fyrir því síðasta sumar þegar við náðum þeirri sameiginlega niðurstöðu sem hefur náðst í málinu það eru nokkrar reglur sem gilda um langhlaup það þekkja þeir sem þau hafa stundað maður hleypur á meðan maður getur maður gengur sé þess nauðsyn maður skríður ef það er þörf á því en maður gefst aldrei upp maður gefst aldrei upp við ákváðum það hér á þessu þingi að ráðast í breytingar á grunngerð samfélagsins sem eru ritaðar í stjórnarskrána ekki vegna þess að stjórnarskráin hafi í einhverjum veigamiklum atriðum brugðist okkur á úrslitastundum heldur vegna þess að við sem samfélag stöndum nú á tímamótum og erum að endurreisa samfélagið eftir mikið áfall þess vegna er það sjálfsagt mál að við tökum höndum saman um það að endurskoða grunngerðina sem er rituð í þennan sameiginlega sáttmála okkar allra